Regiunea Dunării prezintă o importanță deosebită pentru Uniunea Europeană, atât prin numărul mare de țări străbătute, cât și prin ieșirea directă la Marea Neagră. Împreună cu Rinul și canalul Main, Dunărea leagă Marea Nordului și portul Rotterdam, cel mai mare port al Uniunii Europene, de Marea Neagră și portul Constanța, al zecelea mare port al Uniunii Europene. Recunoscând importanța regiunii Dunării, Consiliul European din iunie 2009 a cerut Comisiei să elaboreze, până la sfârșitul anului 2010, o strategie a Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Solicităm Comisiei să înceapă cât mai curând consultările cu toate țările riverane Dunării și, urmând modelul Strategiei pentru Marea Baltică, strategia Dunării să fie însoțită de un plan de acțiune și un program operațional multianual realizat împreună cu statele participante.

Modernizarea porturilor, unificarea sistemelor de navigație pe Dunăre, eliminarea blocajelor de pe axa fluvială Rin Meuse Main Dunăre pentru ameliorarea condițiilor de navigație, asigurarea intermodalității în regiune și creșterea conectivității cu Marea Neagră, prin intermediul căilor de transport rutier și feroviar, mă refer la coridoare feroviare de marfă și trenuri de mare viteză, sunt doar câteva dintre prioritățile de dezvoltare ale transportului din regiune.

Implementarea de proiecte comune în domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile, investițiile în noile tehnologii și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii vor contribui la stimularea economiei ecologice în întreaga macroregiune dunăreană. De asemenea, turismul constituie un instrument important de promovare a creșterii economice în regiune. Nu în ultimul rând, dezvoltarea unor poli de competitivitate, schimburile academice și culturale vor contribui la coeziunea teritorială în regiunea Dunării. Regiunea Dunării și, în special, Delta Dunării cuprinde mai multe zone speciale de protecție și zone speciale de conservare în cadrul Natura 2000, fiind un ecosistem unic și fragil. Protecția mediului în bazinul Dunării va influența în mare măsură dezvoltarea agricolă și rurală din regiune. Strategia Dunării va permite, printr o abordare coordonată, o mai eficientă utilizare și o mai mare absorbție a fondurilor europene, fără însă a se limita la acestea. În acest scop, solicităm Comisiei și statelor membre să utilizeze în 2010 revizuirea la mijloc de termen a perspectivei financiare și dezbaterile privind viitoarea perspectivă financiară pentru implementarea obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Închei spunând că Parlamentul European va fi un partener constant în procesul de dezvoltare și implementare a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării